Dober dan vsem skupaj! Gospod podpredsednik, vladna ekipa in vsi ostali prisotni! Pred sabo imamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu. Zakonodajno-pravna služba je ugotovila , da obrazložitve zgolj dobesedno povzemajo vsebino posameznega člena in le navajajo člene direktive, ki se prenaša, s čimer ne dosega standardov obrazložitve, ki ga zahteva Poslovnik Državnega zbora, sedmi odstavek stopetnajstega člena. S tem je otežena presoja predlaganih rešitev, saj bi obrazložitev morala pojasniti vsebino in namen posameznih določb ter posledice in medsebojne povezave v njih vsebovanih rešitev. Kako naj torej poslanec glasuje za spremembe in dopolnitve zakona, če predlagatelj teh sprememb ne zna ali noče obrazložiti v skladu s poslovnikom. Med dopolnitvami zakona je tudi določba, ki Agenciji za zavarovalni nadzor omogoča, da članu nadzornega sveta zavarovalnice z odločbo prepove opravljati funkcijo, če član nadzornega sveta ob imenovanju ali po nastopu funkcije ne izpolnjuje pogojev iz tega naslova oziroma iz tega zakona. To je popolnoma zgrešena določba Vprašajmo se: kako lahko sploh nekdo postane član nadzornega sveta, če ne izpolnjuje pogojev iz tega zakona? Določiti je potrebno stroge pogoje za imenovanje članov nadzornih svetov zavarovalnic, ne pa urejati postopka za prepoved opravljanje funkcije. Kljub temu, da je Zakonodajno-pravna služba v z vidika v ustavne zahteve po sorazmernosti obdelave osebni podatkov ugotovila, da nista določena niti namen rok hrambe policijskih zapisnikov oziroma, v njih vsebovanih osebnih podatkov, je predlagatelj zakona z amandmajem dopolnil le rok hrambe, ne pa tudi namena hrambe. Brez namena hrambe osebnih podatkov sploh ni mogoče preskusiti ali je poseg v pravico varstva osebnih podatkov nujen za dosego ustavno dopustnega cilja. Zanimivo je, da se nobena politična stranka ne ukvarja s privilegijem, ki ga ima v obstoječi zakonodaji ena izmed zavarovalnic. Ena določba namreč predstavlja izjemo ob ureditvi pri ostalih upravljavcih pokojninskih skladov. Obstoječi zakon ob zavarovalništvu Modri zavarovalnici omogoča naložbe v poslovne deleže gospodarskih družb preko omejitve pet procentov zavarovalno-tehničnih rezervacij. Upravljavec mora sicer v primeru, ko je odkupna vrednost nižja od zajamčene vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada, oblikovati rezervacije za nedoseganje donosnosti v breme lasnih sredstev in ob nastopu zavarovalnega primera tudi doplačati nastalo razliko v breme oblikovanih rezervacij, čeprav je slovensko zavarovalno Združenje predlagalo črtanje dela stavka, ki je podlaga za izdano odredbo Modri zavarovalnici, jih je predlagatelj zakona zavrnil. Z dopolnitvijo zakona se je dodajal nov člen šeststo sedemnajst a člen, ki opredeljuje kršitve pri poslovanju zavarovalnice z zavarovalno-naložbenimi produkti. Predlagatelj je stopetdeseti člen predloga zakona obrazložil na naslednji način. Člen s predhodno določbo določa, da se do spremembe določb o višinah in razponih glob, ki jih določa zakon, ki ureja prekrške, višine in razpone glob, ki so določeni v šeststo sedemnajst a členu tega zakona uporabljajo ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške. Predlagatelji zakona so popolnoma ignorirali hierarhijo prekrškovnega prava v Republiki Sloveniji. Temeljni zakon, ki ureja področje prekrškovnega prava v Republiki Sloveniji je Zakon o prekrških, ki določa splošne pogoje za predpisovanje prekrškov in sankcij zanje. Rečemo lahko, da Zakon o prekrških ureja področje prava o prekrških celovito in ima zato značaj sistemskega zakona. Predpisi, s katerimi se v Republiki Sloveniji z določajo prekrški, se lahko uporabljajo le v skladu z Zakonom o prekrških. Predlagani novi člen torej odstopa od Zakona o prekrških, saj slednji ne dopušča niti višine takšne višine glob, niti alternativnega predpisovanja glob, prav tako pa ne omogoča predpisovanje glob v višini odstotkov od letnega prometa izven področij, določenih z zakonom o prekrških. S takšnimi določbami se izgublja sistemska narava Zakona o prekrških, s tem pa tudi da je pod vprašaj postavljen je tudi na postavljen pod vprašaj postavljene, načeli enakosti in pravne varnosti, zagotovljene s sistemsko ureditvijo prekrškov. V predlogu zakona je še ena zanimiva podrobnost, in sicer nadvse na tako na neki način se ureja delovnopravna materija. Sindikat finančnih organizacij Slovenije je opozoril na to, da besedna zveza "drugega odplačnega razmerja", ki se nanaša na pravno podlago za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, nedopustno širi možnosti opravljanja dela na odplačni način, pred pred tem je bila namreč uporabljena besedna zveza "drugega pravnega razmerja". Načelno bi bilo, da bi delovnopravna razmerja urejal sistemski zakon, to pa je Zakon o delovnih razmerjih. Zato nasprotujemo parcialnim ureditvam delovnopravne zakonodaje v drugih področnih zakonih. Zato bomo v Slovenski nacionalni stranki glasovali proti Predlogu zakona o sprememba in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu. Hvala lepa vsem tistim, ki ste me poslušali.